dag ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda virðisaukaskatt og staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur í frumvarpi þessu er lagt til að þetta verði heimildir til kyrrsetningar vegna brota á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda virðisaukaskatt og staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur sambærileg heimild var sett í lög númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt með lögum númer tuttugu og þrjú tvö þúsund og tíu og var talið að sú heimild næði einnig til þeirra laga sem hér um ræðir á grundvelli hinna almennu tilvísunarreglu sem mikið er notuð í skattaréttinum hæstiréttur kvað hins vegar upp dóm þann tuttugasta og fyrsta júní síðastliðinn í máli þrjú hundruð sjötíu og tvö tvö þúsund og tíu þar sem ekki var fallist á að almenn tilvísun virðisaukaskattslaga til tekjuskattslaga dygði til að veita lagaheimild til kyrrsetningar vegna áætlaðra brota gegn virðisaukaskattslögum frumvarpi þessu er því ætlað að veita skattrannsóknastjóra heimild til að krefjast kyrrsetningar á eignum aðila vegna brota á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda lögum um virðsiaukaskatts og lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur eins og í lögum númer tuttugu og þrjú tvö þúsund og tíu er kyrrsetningarheimildinni ætlað að bregðast við hættu á undanskoti eigna meðan rannsókn stendur yfir þar sem málsmeðferðartími vegna þessara brota getur orðið mjög langur og því aukin hætta á að þeir aðilar sem rannsókn sæta reyni að koma sér undan greiðslum skatta og mögulegra fésekta með því að færa eignir sínar í hendur öðrum eða koma þeim undan með öðrum hætti það er í höndum skattrannsóknarstjóra að meta væntanlega enduráætlun og sektarfjárhæð en tollstjóri annast rekstur mála vegna kyrrsetningarkröfu almennar reglur um kyrrsetningu fjármuna mundu gilda um kyrrsetningu samkvæmt greininni eftir því sem við á en þó er gert ráð fyrir að reglur um tryggingu fyrir kyrrsetningu málshöfðun og lögboðin gjöld vegna ráðstafana taki ekki til kyrrsetningar tollstjóra gert er ráð fyrir því að heimilt sé að beita kyrrsetningu vegna ætlaðra brota á lögum númer hundrað og þrettán nítján hundruð níutíu um

beita heimildum frumvarpsins vegna mála sem rannsókn er þegar hafin á til jafns við þau sem síðan verða rannsökuð hjá skattrannsóknastjóra virðulegi forseti að þessu sögðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu nefndin er málinu kunnug frá vinnu sinni í sumar og ef ég man rétt tókst allgóð samstaða um afgreiðslu þess þó einhverjir kynnu að hafa haft þar fyrirvara á og það væri ákaflega æskilegt að óvissu yrði eytt að þessu leyti sem fyrst þannig að skattrannsóknarstjóra og skattyfirvöld gætu beitt þessum heimildum í þeim tilvikum sem það varðar ríka hagsmuni hins opinbera og enda að mínu mati fullkomlega eðlilegt að þessi yfirvöld sem fara með gæslu ríkra almannahagsmuna þar sem er að tryggja að skattkröfur séu greiddar og sektir og annað því um líkt rétt eins og yfirvöld á öðrum sviðum sem sambærilegra heimilda njóta því er ekki að leyna og því er þetta frumvarp flutt á þessu stutta septemberþingi að það kæmi sér afar vel og mundi greiða fyrir framvindu fjölmargra mála ef alþingi treysti sér til að hraða